Tänane režiim on korruptsioonist läbinisti läbi imbunud. Tänane režiim hoiab kinni poliitilisi vange. Ja küsimus on tegelikult selles, miks Valgevene kodanikud ise sellise asjaga lepivad. Aga võib olla ka sellepärast, et kunagi on Euroopa Liit jätnud midagi tegemata, jätnud neile andmata perspektiivi, võimaluse tulla lähemale Euroopa Liidule.